Déposez le sur la table du Conseil et déposez le au Parlement européen parce que telle est la mécanique de l'Union.

économique.

Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné dans le passé, et cela ne fonctionnera pas à l'avenir non plus.

On ne peut pas seulement se permettre de dire que l'on va diminuer les déficits.

Je suis content que la décision de les rendre publics ait été prise. Il fallait le faire déjà il y a un an, comme les Américains, parce que c'est la seule possibilité de réalimenter les crédits au niveau du secteur privé. Puis finalement et je terminerai par là, Monsieur le Président en ce qui concerne la supervision financière, soyons très clairs sur ce point il n'y aura pas d'accord avec le Parlement si le Conseil et les États membres ne respectent pas le fait qu'en cas de conflit, c'est l'autorité européenne qui a le dernier mot.

Les États membres n'ont pas encore compris.